Proszę o dokładne słuchanie mojej wypowiedzi. Precyzyjnie powiedziałem, że w swoich wypowiedziach przedstawiciele rządu wyrazili gotowość zainteresowania się sprawą, gotowość jej rozważenia, a nie podjęcia decyzji. Decyzji nie ma, natomiast jest życzliwe, przychylne otworzenie się na tę propozycję. To jest subtelna, ale wyraźna różnica.